no es una enmienda de un grupo y, por tanto, en caso de empate, entendía que está aprobada y no rechazada, pero no sé si estoy equivocado.